Domnule Președinte, este un raport foarte important și doresc să i felicit pe toți cei care au contribuit la el. Aș vrea să atrag atenția asupra a două fenomene în primul rând, este necesară o cooperare mult mai intensă între Comisie și consiliile din statele membre care au datoria să urmărească problemele de competiție, pentru că prima regulă a unei piețe funcționale este regula unei competiții reale și corecte. În al doilea rând, doresc să spun că, în domeniul unor utilități, în special al energiei și al gazelor naturale, unele state membre unde nu există nicio competiție, au fost împinse de către Comisie și Fondul Monetar Internațional să liberalizeze